Bohužel Bahrajnem se zde zabýváme opakovaně, jak už říkali autoři návrhu usnesení, ta situace v oblasti lidských práv se nezlepšuje. Řešíme v tuto chvíli aktualitu, kdy Nabíl Radžab byl v červnu opět obviněn, uvězněn, jeho zdravotní stav se zhoršuje, a všichni víme, že byl uvězněn pouze proto, že realizoval svoje základní právo, právo na svobodný projev.

Já nezpochybňuji slova některých kolegů, že se v Bahrajnu lecos vyvíjí a situace se možná zlepšuje, ale určitě se nezlepšuje v této zemi situace v oblasti lidských práv. Ta je stále stejná, opozice je zavírána, lidé, kteří vyjadřují své názory, jsou šikanováni, v nejlepším případě je jim sebráno občanství. Pro vaši informaci 300 občanů Bahrajnu přišlo o občanství v této zemi a víceméně se tak stali lidmi bez politické příslušnosti.